virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á gildandi lögum um ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands frá síðasta ári sem finna má á þingskjali fjögur hundruð og tíu í frumvarpinu er lagt til að samtals þrjú þúsund fjögur hundruð milljóna króna af fyrirhugaðri ráðstöfun söluandvirðisins verði færðar milli ára frumvarpið er að sjálfsögðu nátengt fjárlagafrumvarpi næsta árs og skarast einnig við fjáraukalagafrumvarp fyrir yfirstandandi ár markmiðið með frumvarpinu er að jafna framkvæmdum á milli ára og draga úr fyrri áformum um framkvæmdir á næsta ári í ljósi þess að umsvif þá verða almennt meiri í þjóðarbúskapnum en áður var áætlað má meðal annars rekja þessi auknu umsvif til þess að enn eru miklar framkvæmir í gangi og verða á næsta ári á vegum einstaklinga og fyrirtækja þótt yfirstandandi framkvæmdum í tengslum við stóriðju ljúki að mestu á næsta ári í frumvarpinu er ýmist um að ræða flýtingu fjárveitinga yfir á þetta ár árið tvö þúsund og sex eða frestun fram á árið tvö þúsund og átta eftir stöðu einstakra verkefna þannig er með frumvarpinu lagt til að verkefnum er nema einum milljarði króna af fyrirhugaðri ráðstöfun á næsta ári verði flýtt og færist yfir á þetta ár þau skiptast til jafns annars vegar á smíði nýs varðskips og hins vegar á aukið framlag í fjarskiptasjóð er þar um að ræða verkefni sem stefnir í að verði fyrr á ferðinni en áður var áætlað er því lagt til að þau flytjist fram og hefur þegar verið gert ráð fyrir þeim breytingum í frumvarpi til fjáraukalaga sem nú er útrætt hér í þinginu samanber þær umræður sem var að ljúka rétt í þessu gerð er grein fyrir þessum atriðum í athugasemdum við frumvarp til fjáraukalaga helsta breytingin með því frumvarpi sem ég mæli nú fyrir er sú að lagt er til að framkvæmdir sem nema einn komma fjórum milljörðum króna færist frá árinu tvö þúsund og sjö

er þar að stærstum hluta um að ræða verkefni í vegamálum sem af ýmsum ástæðum er ólíklegt að unnt verði að ráðast í á næsta ári þrátt fyrir frestun verkefna er áætlað að framlög til vegaframkvæmda aukist um þrjú komma fimm milljarða á næsta ári

einstakra verkefna og lagt til að þeim verði frestað sem styst eru á veg komin eða fyrirsjáanlegt er að muni hvort sem er tefjast af öðrum ástæðum til dæmis skipulagslegum þær fjárveitingar sem lagt er til að frestað verði til ársins tvö þúsund og átta eru í fyrsta lagi fjárveitingar vegna sundabrautar en samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að í það verkefni fari hundrað milljónir á næsta ári í stað fimmtán hundruð milljónir þessi fjárveiting ásamt þeim heimildum sem fyrir hendi eru mun eigi að síður nægja til að eðlilegur undirbúningur verksins geti haldið áfram á næsta ári en þá mun hin frestaða fjárveiting koma af fullum þunga inn í verkið

í þriðja lagi er lagt til að fjárveiting í svokallaðan tröllatunguveg um arnkötludal verði lægri en áður var áformað og til verkefnisins verði varið tvö hundruð milljóna króna á næsta ári í stað fjögur hundruð en á móti hækki framlagið að sama skapi árið tvö þúsund og átta ekki er gert ráð fyrir að það hafi í för með sér töf á því að verkinu ljúki í fjórða lagi er lagt til að þrjú hundruð milljóna króna framlag til norðausturvegar færist yfir á árið tvö þúsund og átta en það mun lítil sem engin áhrif hafa á framgang verkefnisins eins og horfur eru nú loks er lagt til að þrjú hundruð milljóna króna vegna nýbyggingar fyrir stofnun íslenskra fræða færist yfir á árið tvö þúsund og átta

sem á að rísa við suðurgötu eins og kunnugt er þegar niðurstaðan úr samkeppninni liggur fyrir verða gerð útboðsgögn og er miðað við að takist að bjóða verkið út seinni hluta árs tvö þúsund og átta ég vil að lokinni þessari framsögu virðulegi forseti leggja til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og í ljósi efnis þessa máls legg ég til að því verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar